La consolidación del mercado único es un objetivo de la Estrategia 2020 basado en el crecimiento. La Unión Europea es el protagonista internacional. Ante un mercado globalizado, la Unión Europea debe afrontar sus desafíos. El desafío de las empresas, de nuestras empresas, en el mercado internacional es generar grandes expectativas, grandes oportunidades, pero también les incumbe una dimensión de responsabilidad social crecimiento social con garantías para los trabajadores y para los servicios públicos. Con los países en desarrollo también asumimos un compromiso la lucha contra la pobreza, objetivo del milenio. En el futuro, hay que basar nuestra industria y nuestras empresas en

Hemos de defender nuestras empresas a la luz de criterios de investigación y desarrollo y de criterios sociales, también en la dimensión exterior, por los ciudadanos europeos y por los de fuera de la Unión Europea.